Herr Präsident!

Die israelische Regierung sagt, sie sei für einen verantwortungsvollen Friedensprozess und für eine Zwei Staaten Lösung.

Die EU und die Vereinten Nationen müssen immer mehr Geld aufbringen, um die Menschen im Gazastreifen zu ernähren, und die israelische Armee hat in den letzten Jahren im besetzten Palästina Hilfsprojekte der EU in Höhe von 50 Millionen Euro zerstört. Hilfsprojekte, bei denen es um bessere